Vážený pán predsedajúci. Fond obnovy a odolnosti môže európskej ekonomike veľmi pomôcť. Ak minieme peniaze dobre a budeme investovať do projektov, ktoré nás posunú najviac zo všetkých dostupných alternatív, bude to unikátna príležitosť skokovo zvýšiť hospodársky rast v Európe. Fond obnovy a odolnosti však prináša aj značné riziká. Hrozí vytláčanie súkromného sektora a efektívnejšej časti ekonomiky na okraj, takzvaná holandská choroba, a prichádza riziko zvýšenej korupcie. Namiesto debát o tom, koľko z výdavkov fondu obnovy a odolnosti prideliť jednotlivým sektorom, ktoré sú momentálne v móde, by sme sa mali vrátiť k tomu, ako sme o tomto fonde hovorili na začiatku. Flexibilné podmienky pre členské štáty umožňujúce investovať do návratných reforiem zameraných na hospodársky rast.